Je zcela zřejmé, že vyšetřovací pravomoc je klíčovou pravomocí moderního zákonodárného sboru a ve chvíli, kdy nejsou stanovena podrobná pravidla pro to, jak vyšetřovací orgány mohou působit, pak sami sebe diskreditujeme. Bohužel dnes Komise a Rada ve svých vyjádřeních ukazují, že zde není velká vůle na jejich straně dořešit praktické konkrétní problémy.

Ve chvíli, kdy nejsou jasná pravidla pro získávání dokumentů, pro nakládání s dokumenty, kdy nejsou jasná pravidla pro předvolávání osob, které mají poskytnout výpověď pro konkrétní vyšetřování, pak se zde snažíme mít pravomoc, která se fakticky stává prázdnou. To je, podle mého názoru, velmi špatné. Takže já se připojím k apelu svých kolegů, prosím Komisi a Radu, aby si uvědomily, že ve chvíli, kdy vyšetřovací pravomoc není možno zcela naplnit, není možno ji zcela realizovat, pak poškozujeme Evropský parlament v očích veřejnosti. Těžko můžeme našim občanům vysvětlit, jak tuto důležitou pravomoc můžeme vykonávat, když k ní nemáme detailní právní předpis, který by tuto pravomoc umožnil naplnit. Prosím, i v rámci ochrany dobrého jména orgánů Evropské unie, pojďme tuto věc posunout.